Ez az, amit folytatnunk kell. Jó háziasszony módjára kell gazdálkodnunk az európai intézményekben, a Bizottságon kívüli intézményekben is. Nagyon nagyon fontosnak tartom, hogy a nehéz gazdasági időben, a gazdasági válság idején mi magunkkal kezdjük a takarékosságot, és nagyon fontos, hogy a képviselőkkel kezdjük, ezért a képviselők utazásainak csökkentése, a napidíjak befagyasztása és esetleg a képviselőkkel kapcsolatos közvetett költségek, mint a fordítási költségek csökkentése legyen az első.

Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném azt is, hogy nagyon fontos, hogy a horvát csatlakozás előkészítése során felmerülő költségeken például biztos nem lehet spórolni. A Horvátországból érkező képviselők, az onnan érkező munkatársak ugyanazokkal a jogosítványokkal kell, hogy rendelkezzenek, amelyekkel a többi képviselő.

Kiemelném, hogy a munkatársakkal kapcsolatos költségek csökkentésekor mindenképpen a szakszervezetekkel való tárgyalásoknak, a szociális partnerekkel történő tárgyalásoknak meg kell, hogy legyenek. És a magam részéről is szeretném üdvözölni, hogy állítsunk föl egy bizottságot, amely a Költségvetési Bizottsággal és a Parlament Főtitkárságával együttműködve folyamatos hatékonyság és költségmegtakarító intézkedéseket tud kidolgozni. Ennek a munkának a reményében köszöntöm még egyszer a jelentéstevőt és mindenkit, aki részt vett ebben a munkában.